Il s'agit de lutter avec efficacité contre la corruption et le clientélisme. Premier élément.

Le deuxième élément, c'est l'investissement. Tout le monde sait bien qu'aujourd'hui investir en Grèce est hors de portée de l'économie grecque.

Le troisième élément consiste à rendre la dette grecque soutenable.

Elle l'est toujours après le deuxième plan d'aide à la Grèce, et j'ajoute que les réformes de structures qui ont été imposées à la Grèce ont aggravé la situation.

Albert Einstein disait que la folie consiste à faire, refaire et refaire encore la même chose en espérant des résultats différents. J'espère qu'au lieu de la folie, l'intelligence collective prévaudra lors du Conseil.

Je le sais et je l'entends, car ils m'en ont parlé personnellement.

Je peux parfaitement comprendre que l'émergence de forces politiques et d'options politiques qui se démarquent de la pensée unique puissent agacer ou insupporter certains.